Domnule președinte, stimate coleg, ca să nu fac referire la acord, acest text negociat între Uniunea Europeană și Turcia, din punctul dumneavoastră de vedere, este doar un exemplu de din partea Uniunii Europene, sau mai mult decât atât?